Herr Präsident!

Und ich glaube, die EU ist wirklich aufgerufen, ein partnerschaftliches Verhältnis zu China aufzubauen. Vor dem Hintergrund der gegenwärtigen, auch noch existierenden Finanz und Wirtschaftskrise innerhalb der Europäischen Union noch einmal die Nachfrage Worin sehen Sie den Mehrwert eines solchen Investitionsabkommens mit der VR China?